Aș vrea să subliniez, la rândul meu, câteva din elementele extrem de importante ale acestui raport în primul rând, rolul important acordat pescuitului costier și la scară mică, esențial pentru locuitorii zonelor de coastă.

În acest context, trebuie recunoscută necesitatea de a permite reînnoirea și modernizarea flotei europene, jumătate din aceasta împlinind deja un sfert de secol.